Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je crois qu'il faut d'abord nous réjouir, car si nous parlons aujourd'hui d'une crise, c'est parce que notre système a quand même fonctionné.

Mais le système n'a pas fonctionné correctement et, avant d'en inventer un autre, je crois qu'il faut effectivement examiner avec attention complètement les raisons qui ont conduit à un tel retard dans la découverte du problème et nous interroger sur les causes de ce retard. Mais il faut aussi me semble t il que nous nous interrogions sur le pourquoi, au delà de la dénonciation de l'acte criminel. Je crois que nous avons engagé le monde agricole et agroalimentaire dans une course aux bas coûts, dans une course aux prix les plus bas en matière de fourniture et nous ne sommes plus à l'abri de ce genre de déviation avec des comportements qui ne sont pas qualifiables.

Car les marges sont tellement faibles que, si certains n'obtiennent pas des soutiens très vite, voire des avances sur des sommes qui leur seront dues un jour, ces éleveurs auront disparu le jour où la procédure aura abouti suivant une vitesse que je qualifierais de normale.